nauðsynlegar afskriftir á lánum íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja og nemi afskriftin að minnsta kosti tuttugu prósent af höfuðstól lána skal þessum afskriftum vera lokið í síðasta lagi fyrsta desember tvö þúsund og níu fyrir um átta mánuðum síðan lögðu framsóknarmenn fram ítarlegar efnahagstillögur þar á meðal annars var útlistað hvernig bregðast ætti hratt og örugglega við gríðarlegum skuldavanda íslenskra heimila og fyrirtækja í kjölfar bankahrunsins meðal þeirra aðgerða sem framsóknarflokkurinn lagði til voru afskriftir á höfuðstól lána nánast öll lán íslenskra fyrirtækja og heimila voru annað hvort tengd verðlagsvísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla með hruni íslenska bankakerfisins og í aðdraganda þess varð forsendubrestur á lánamarkaði fall á gengi íslensku krónunnar og mikil verðbólga í kjölfarið varð til þess að höfuðstóll umræddra lána hækkaði úr takti við allt sem áður hefur þekkst atburðir voru ófyrirsjáanlegir og færa má rök fyrir því að þeir hafi leitt til algjörs forsendubrests á skal og bent að lánastofnanir voru í aðstoð til að hafa áhrif á verðlagsþróun í landinu með útlánastarfsemi sinni og aðgerðum sem höfðu áhrif á gengi krónunnar þær athafnir fjármálastofnana höfðu áhrif á höfuðstól lána til hækkunar og sköpuðu ójafnvægi í getu lánveitenda og lántaka til að verja hagsmuni sína hinir ófyrirséðu atburðir sem og aðgerðir lánveitenda urðu þannig til að hækka höfuðstól lána óeðlilega mikið það liggur nú fyrir að langstærstur hluti af því fjármagni sem kom erlendis frá er tapað skuldabréf bankanna hafa gengið kaupum og sölum á undanförnum vikum og mánuðum oft fyrir aðeins brot af upprunalegu virði gera má ráð fyrir að útlán bankanna hafi þegar verið afskrifað að verulegu getu við uppgjör á milli nýju og gömlu bankanna þetta hefur meðal annars komið fram í orðum hæstvirts félagsmálaráðherra þannig að nú ættu að liggja fyrir upplýsingar um verðmat á lánasöfnum nýja kaupþings og íslandsbanka og tel ég nú nýja landsbankans enda voru þær upplýsingar kynntar nú nýlega fyrir okkur í viðskiptanefnd það má fullyrða það að afskriftirnar á lánasafnið eru hlutfallslegar einhverjar hinar mestu frá því í heimskreppunni á fjórða áratug tuttugustu aldar umfang afskrifta er slíkt að það gefur til kynna að það sé búist við kerfishruni hjá íslenskum fyrirtækjum og heimilum sem muni leiða til algjörs hruns í íslensku efnahagslífi þannig að ef ekkert verður að gert erum við að hugsanlega að horfa fram á hrinu gjaldþrota hjá íslenskum fyrirtækjum og heimilum sem leiðir síðan til áframhaldandi hrun á eignaverði sem síðan leiðir til enn frekari afskrifta þannig værum við komin inn í svona spíral eins og bandaríkin upplifðu einmitt í áðurnefndri kreppu

undir afborgun og greiða sem mest til baka slíkt er sérstaklega mikilvægt við aðstæður þar sem eignir eru illseljanlegar og hætta á algjöru eignaverðshruni eru verulegar rannsóknir sem hafa verið gerðar í bandaríkjunum á annars vegar því að frysta afborganir eða lengja í lánum versus síðan að fara í höfuðstólslækkanir hafa sýnt það að höfuðstólslækkanir hafa skilað mun betri og raunverulegum árangri en það að fara í svona almenna lækkun á greiðslubyrði við framsóknarmenn teljum að það sé ljóst að íslenska hagkerfið stendur ekki undir þeim lánum sem til þess voru veitt auk þess er staðreynd að höfuðstóll lánanna hækkaði óeðlilega mikið talsmaður neytenda hefur sett fram mjög góð lagaleg rök fyrir því að þetta voru óeðlilegar hækkanir og algjör forsendubrestur því liggur fyrir að eðlilegt er að bregðast við með því að afskrifa hluta láns til lántakenda og framkvæma afskriftirnar með hlutfallslegri jafnri niðurfærslu á höfuðstól lánanna rétt er að leggja áherslu á að þessi leið leysir ekki vanda allra heimila og fyrirtækja af því hér er fyrst að ræða leiðréttingu á forsendubresti og aðgerð til að styðja við efnahagslífið almennt gera verður ráð fyrir því að samhliða sé gripið til sértækra aðgerða fyrir þá sem verst eru staddir ríkisstjórnin kynnti nýlega tillögur um almenna lækkun greiðslubyrði fasteignalána heimilanna flutningsmenn þessarar tillögu virðast svo sannarlega vilja ríkisstjórnarinnar til að stuðla að tímabundinni almennri lækkun greiðslubyrði áðurnefndra lána þá sérstaklega fasteignalána en telja alls óvíst hvernig staðið verður við fyrirheit um mögulegar afskriftir í lok lánstíma tenging greiðslubyrði viðgreiðslujöfnunarvísitölu eins og hugmynd ríkisstjórnarinnar gengur út frá er einnig mjög varhugaverð þar sem byggt er á launaþróun og hagtölur sína að launavísitala hefur hækkað langt umfram verðlagsvísitölu á undanförnum áratug markmið ríkisstjórnarinnar ætti að vera að losna við verðtryggingu en ekki að skipta einu gölluðu mælitæki út fyrir annað vandamálið er enn til staðar það er allt hár höfuðstóll lána og yfirveðsettar eignir einnig er enn óskýrt hvað gera skal fyrir fyrirtækin í landinu

flutningsmönnum á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi rökin fyrir þessari tillögu eru eftirfarandi sanngirni með því að fara í svona almenna aðgerð er sanngirni gætt gagnvart lántakendum og höfuðstól lána þeirra færðar aftur að þeirri upphæð sem lántakandi miðaði við þegar hann gerði áætlanir sínar þetta á sérstaklega við hvað varðar verðtryggðu lánin slík aðferð er bæði sanngjarnari og framkvæmanlegri en sértækar aðgerðir enda umfang vandans slíkt að ekki eru aðstæður til að leggja mat á hvert tilfelli fyrir sig og úthluta afskriftum með þeim hætti að auki mun þessi leið koma í veg fyrir siðferðileg álitamál og mismunum ég get ekki skilið betur en ríkisstjórnin sé að vissuleyti að taka undir alla vega þetta að fara sem sagt eins og þeir leggja upp með almennar aðgerðir því þær upplýsingar sem ég hef fengið þá er verið að tala um að eins og að skipta yfir úr verðlagsvísitölu yfir í greiðslujöfnunarvísitölu varðandi verðtryggðu lánin verður ekki

vandinn verður viðráðanlegri jöfn leiðrétting lána mun þó ekki nægja öllum en áhrif verða þó til að gera vandann viðráðanlegri og sértækar aðgerðir framkvæmanlegri þá ber að hafa í huga að skuldaleiðrétting er vel til þess fallin að endurvekja virkni hagkerfisins meðal annars með því að halda uppi neyslu þetta kallar líka fram ákveðna hagkvæmni fyrir lánveitendur þar sem vandinn er svo risavaxinn og hagkerfið í heild er verulega óstöðugt getur jöfn afskrift falið í sér hagkvæmni fyrir lánveitandann rétt eins og verið væri að færa niður lán til eins fyrirtækis jöfn leiðrétting er vænlegasta leiðin til þess að halda hagkerfinu gangandi og hámarka heimtur lánveitenda það eru fleiri sem geta staðið í skilum

segjum gjörsamlega bara getur borgað er svo reitt gagnvart þeirri ósanngirni sem það upplifir að það hafi verið beitt að það vill ekki borga þannig að með þessari tillögu þá teljum við að við séum að auka greiðsluviljann hjá öllum í samfélaginu hún verðlaunar ekki þá sem fóru óvarlega með hlutfallslegri jafnri afskrift er ekki verið að verðlauna þá sem fóru óvarlega í góðærinu í raun er því öfugt farið þar sem umrædd lausn gerir ekki annað en að færa ástandið í það horf sem hefði verið ef hinir ófyrirséðu atburðir hefðu ekki átt sér stað sértækar lausnir verðlauna hins vegar frekar þá óvarkáru og veita þeim meiri skuldaniðurfellingu ef lántakendum tekst að sýna fram á lægri tekjur ef litið er til framtíðar geta sértækar aðgerðir einnig skapað mjög hættulegan öfugan hvata í hagkerfinu það jafnar líka hlut skuldara gagnvart kerfinu að lokum skal á það bent að við hrun fjármálakerfisins veittu íslensk stjórnvöld tryggingu fyrir öllum innstæðum í íslensku bönkum umræddar innistæður voru notaðar til að standa undir stórum hluta þeirra

langvarandi aðgerðarleysi ríkisstjórnarinnar í málefnum heimila og fyrirtækja hafi valdið hugsanlega óbætanlegu tjóni við erum mjög hrædd um það að hugsanlega hafi stjórnin þegar glatað gullnu tækifæri til að fara í almennar aðgerðir eins og við höfum

stjórnarandstöðu að fá nákvæmar upplýsingar um hvort sé eða ekki eftir að afskriftatillögur framsóknarmanna komu upphaflega fram hélt ríkisstjórn samfylkingar og vinstri grænna því fram að í þeim fælist einhver mesta eignatilfærsla sögunnar frá hinum efnaminni til þeirra efnameiri ekkert er fjær sanni með rökum má halda því fram að það hafi í raun verið aðgerðir ríkisstjórnarinnar í sumar og haust sem munu valda mestu eignatilfærslu sögunnar þar sem afskriftir erlendra kröfuhafa verða notaðar til að fella niður skuldir auðhringja og stórfyrirtækja en heimilin einyrkjar og lítil og meðalstór fyrirtæki verði látin borga brúsann þá má benda á að nýkynntar aðgerðir félagsmálaráðherra munu einmitt gagnast þeim sem skuldsettu sig mest ekki þeim sem varlega fóru hins vegar teljum við og vonum svo sannarlega að það sé ekki öll nótt úti og það séu leiðir til þess að fara í svona almenna niðurfærslu á höfuðstól lána ein af þeim sem ég mundi vilja ræða aðeins hér er svona grundvallast að vissu leyti á þeirri útfærslu sem við lögðum fram í upphafi um það að íbúðalánasjóður mundi kaupa fasteignalánasöfn bankanna þessi lánasöfn eru nú metin og þá erum við fyrst og fremst að horfa sem sagt á fasteignalánasöfnin þau lánasöfn eru núna metin á um það bil sjö hundruð milljarða króna og

við yfirtökuna mundi myndast hagnaður hjá íbúðalánasjóði sem er mismunur á yfirtökuverði og matsverði eða um þrjátíu til fimmtíu prósent á uppreiknuðu virði við þess aðgerð mundi myndast eigið fé sem yki svigrúm til að leiðrétta allt lánasafnið um tvö hundruð til tvö hundruð fimmtíu milljarða króna þannig mundi sá afsláttur sem kröfuhafar gefið færast að einhverju leyti til lántakenda kostnaður ríkissjóðs vegna framkvæmdarinnar yrði hverfandi miðað við umfang málsins þetta yrði síðan gert þannig að það yrði gefinn út nýr víkjandi lánaflokkur þar sem greiðsluflæði í íbúðalánum mundi speglast afborgun lánaflokksins kröfuhafar yrðu líklega ánægðir með pappíra með óbeinni ríkisábyrgð þar sem er meira öryggi og teldi minna í eiginfjárgrunni bankanna áhætta íbúðalánasjóðs yrði lítil þar sem áhættunni yrði velt yfir í greiðsluflæði íbúðalánanna og þetta hefði væntanlega ekki teljandi áhrif á lánshæfismat ríkisins þar sem um er að ræða óbeina ríkisábyrgð með þessari útfærslu verður lögð áhersla á samræmingu og sanngirni það væri hægt að bakka með vísitölu til fyrsta janúar tvö þúsund og átta eða um ca tuttugu prósent rúmlega allir mundu fá sömu meðhöndlun og félagsleg úrræði íbúðalánasjóðs yrðu virk fyrir alla hérna væri um samræmdar aðgerðir að ræða það væri hægt að setja hámark á afsláttinn eins og við framsóknarmenn töluðu strax um í upphafi ca fimm til tíu milljónir og það er eitthvað sem til dæmis b s r b hagfræðingur b s r b hefur tekið undir þannig að yrði félagslegt jafnræði óháð efnahag og skuldsetningu það væri von til þess að þarna værum við að tala um ákveðna samfélagslega sátt um málið lánasöfnin ættu að vera betri eftir þessa höfuðstólslækkun og samhliða því gæti verið hægt að bjóða upp á aðra greiðsluaðlögun eins og ég er búin að færa fyrir rök hérna áður að svona almenn aðgerð varðandi höfuðstólslækkun ætti að hafa jákvæð áhrif fyrir hagkerfið í heild þetta yrði hins vegar aðeins ein leið sem nota mætti til að gjörbreyta skuldastöðu íslenskra heimila til hins betra án teljandi kostnaðar fyrir ríkið sambærilegar aðgerðir fyrir fyrirtæki þyrftu svo að fylgja í kjölfarið þar sem megináherslan yrði á jafnræði og gagnsæi sem því miður hefur tilfinnanlega skort á í aðgerðum ríkis og banka síðustu missiri því enginn veit raunverulega hvað er að gerast núna varðandi bankana og yfirtöku þeirra á fyrirtækjum víðsvegar í atvinnulífinu kjarninn í málflutningi okkar framsóknarmanna síðastliðið ár hefur verið að fara þurfi í almennar aðgerðir sem byggja á samvinnu sanngirni jafnræði og gagnsæi við höfum jafnframt lagt fram ítarlegar tillögur um slíkar aðgerðir og höfum sýnt fram á hvernig hægt er fara í þær án verulegs kostnaðar fyrir ríkissjóð slíkar aðgerðir auðvelda fyrirtækjum og einstaklingum að leggja raunhæft mat á stöðu sína og taka í framhaldinu ákvarðanir með aðstoð banka og ráðgafarstofnana um næstu skref heimilin þurfa ekki að velta vandanum á undan sér líkt og með þeim úrræðum sem ríkisstjórnin hefur kynnt en slíkt getur haft lamandi áhrif á starfsorku greiðslugetu og greiðsluvilja til langs tíma með almennum aðgerðum sem ekki er of seint að grípa til getum við blásið von í brjósti íslensks almennings um að hann geti að sjálfsdáðum unnið sig úr þeim vanda sem við blasir og lagt sitt af